Ja, glejte, koliko policija to obvladuje, sem povedal, da so Italijani v eni sami akciji ujeli osemdeset ilegalnih migrantov, v enem dopoldnevu. Takih primerov je še veliko. Njihova ocena je, da se število bistveno povečuje, to pa odražajo tudi številke, ki sem jih dobil neposredno od vas. Dve leti nazaj je bilo ilegalnih migrantov v prvem tromesečju dvesto dva, zajetih na ozemlju Republike Slovenije, lani šesto šestdeset, letos v prvem tromesečju pa že tisoč šeststo devetnajst. Po ocenah tajnih služb pa trije na vsakega, ki ga prestrežemo v Sloveniji, uidejo naprej. Večina v Italijo, zato je bes Italijanov seveda upravičen. Tukaj ima Slovenija, nerodno pozicijo, kajti bolj, ko je Salvini uspešen pri zaustavljanju ilegalnih migracij preko Mediterana in pri zganjanju tistih, ki tam že so, bolj se seveda krepi pritisk na Slovenijo. Zdaj pa, ko, pravite o vlogi teh nevladnih organizacij, vas moram spomniti, da je policija že preiskovala nekatere, da obstajajo številne izjave migrantov, ki so v policijskih zapisnikih, nekatere od teh so bili tudi javno že objavljeni, da kako jih inštruirajo nevladniki, in da je bilo o tem že tudi povprašano tožilstvo, ki je reklo, da je seveda zadeva tam, ko gre za očitno pridobitno dejavnost, pač taka, da je ni mogoče skrivati za humanitarnost, ampak gre očitno za navaden kriminal. Zato pričakujem in to upravičeno, da se opravi ustrezna preiskava in tudi ukrepa čim prej, ker trpi po eni strani varnost Slovenije. Predstavljajte si, da Italijani zaprli zares hermetično tamle mejo, tako poziv Salviniju je sta sta že šel prejšnji teden, in Slovenija bo v nerešljivi situaciji, v nekaj tednih, ne. Ali pa po drugi strani, da kaj to pomeni seveda za ugled Slovenije v tujini, zato bi pričakoval, da to vzamete zelo resno in seveda, da se taka preiskava nadaljuje.